frú forseti það vekur mér nokkur vonbrigði ef háttvirtir þingmenn norðurlandskjördæmis vestra hafa ekki áhuga á vegabótum nema í sínu kjördæmi því þeir fóru úr salnum einir tveir en miklar deilur hafa staðið situr eftir já hann situr eftir og það er góð vissa í því miklar deilur hafa staðið um fyrirhugaðan gjábakkaveg frú forseti sem er ætlað að koma í stað núverandi kóngsvegar milli þingvalla og laugarvatns og framkvæmdir munu hafnar við það komu nokkrar leiðir til greina í upphafi og meðal annars sú að byggja núverandi kóngsveg upp og bæta hann og töldu náttúruverndarar það besta kostinn vegstæðið sem valið var er hins vegar umdeilt og það hafa verið færð haldgóð rök fyrir því að áformaður vegur komi til með að valda óafturkræfum spjöllum á landslagi og náttúru svæðisins og jafnvel mengun í lífríki þingvallavatns vatnalíffræðingar með doktor pétur jónsson í broddi fylkingar hafa varað eindregið við þeirri hættu sem þingvallavatni og vatnasviði þess getur stafað af aukinni niturmengun og hefur verið lýst þannig að í stað blátærs fjallavatns geti þingvallavatn orðið grænt og gruggugt af þörungavexti og því miður frú forseti benda nýjar rannsóknir á tærleika þingvallavatns til þess að hann sé að minnka hér vísa ég til nýrrar rannsóknar sem hafa verið birtar og náttúrufræðistofa kópavogs vann á árinu tvö þúsund og sjö samanburður við eldri mælingar frá árunum nítján hundruð sjötíu og fjögur til nítján hundruð áttatíu og tvö sýna að rýni eða gegnsæi vatnsins hefur minnkað úr tíu til tólf metrum að meðaltali niður í aðeins sex metra í október tvö þúsund og sjö þessar vísbendingar um breytingar á vatnsbólum á aðeins tuttugu og fimm til þrjátíu ára tímabili eru skýr viðvörunarmerki sem taka ætti alvarlega en það náðist ekki sátt um vegstæðið í þessu máli frekar en í teigsskógsmálinu og því neyddist pétur jónasson vatnalíffræðingur doktor og prófessor að stefna vegagerðinni og það gerði hann í mars síðastliðinn málflutningur er hins vegar ekki fyrirhugaður fyrr en sautjánda nóvember hann óskaði því eftir því þrítugasta maí síðastliðinn að framkvæmdum yrði frestað þar til niðurstaða héraðsdóms lægi fyrir ég tel þetta eðlilega ósk vegna þess að framkvæmdir við vegagerðina eru óafturkræfar að miklu leyti ég spyr um viðbrögð hæstvirts ráðherra við þessum erindum og einnig um framkvæmdir við veginn hvenær þær hófust hvað verður um núverandi gjábakkaveg þegar nýr vegur hefur verið lagður ég spyr um þá ósk að framkvæmdum verði frestað þar til niðurstaða fæst í málinu og hvort ráðherra hafi brugðist við henni og þá hvernig og loks hvort ráðherra telji að sú ákvörðun að ganga frá verksamningum geti skapað ríkinu skaðabótaskyldu falli